Es geht heute um den europaweiten Kampf gegen Menschenhandel, und als Berichterstatter der ECR Fraktion sage ich Dieser Kampf muss ein gemeinsamer sein. Daher an die Adresse vieler nationaler Regierungen Seit 2011 haben wir es verpasst, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Kindesentführung, Drogenkartellen, aber auch menschenverachtender Leihmutterschaft entscheidend einen Riegel vorzuschieben. Es ist ein komplexes Thema, es fordert klare Kante.

Sie werden gezwungen, ausgebeutet und benutzt.